S'il n'y a pas d'avancée dans le cadre des négociations, c'est effectivement un cadeau que nous ferons au Hamas pour les futures élections en Palestine. Donc, l'enjeu est de taille.